Aș dori să încep prin a sublinia esența politicii de multilingvism pe care am dorit să o promovăm în această perioadă. Ne am dorit ca, pe de o parte, să putem asigura respectul și celebrarea fiecărei limbi care este vorbită în Uniunea Europeană, fie că vorbim de limbi naționale, fie că vorbim de limbi regionale, fie că vorbim de limbi minoritare sau limbile vorbite de cetățenii veniți de pe alte continente, dar, pe de altă parte, să asigurăm că această celebrare a diversității atinge scopul comun pe care ni l dorim cu toții prezervarea și consolidarea unității Uniunii Europene, unității noastre. Este, dacă vreți, aplicarea cea mai directă a principiului unitate în diversitate. Și în comentariul meu nu pot să nu țin cont de remarcile domnului Svoboda, că prin ceea ce facem, trebuie să căutăm acele elemente care să ne unească și nu să ne dividă. Trebuie să respectăm pe fiecare, dar să avem înțelepciunea ca să găsim modalitățile de a ne înțelege, de a dialoga, de a putea să interacționăm unul cu altul. Este tocmai de aceea motivul pentru care multilingvismul a jucat și joacă un rol extrem de important în ceea ce privește consolidarea dialogului intercultural. Avem nevoie de dialog și fără limbi, acest dialog nu se poate face. Am avut prilejul să vizitez toate statele membre. Am avut prilejul să mă deplasez în zone și în regiuni în care, din păcate, mai există discuții, mai există dispute și, din păcate, uneori limbile sunt prizoniere ale unor interese politice care nu țin de unitatea Uniunii. Și am spus o foarte clar trebuie să găsim soluțiile prin care să putem dialoga, să putem să interacționăm. Acesta este motivul pentru care, am spus, chiar în situații în care lucrurile par mai greu de acceptat, că a învăța și a vorbi limba comunităților cu care viețuim, cu care trăim alături, ne oferă soluții importante pentru înțelegere. Deci în situații de genul acesta, și au fost nenumărate cazuri, cred că se poate face un pas înainte în aceea ce privește înțelegerea reciprocă. Capacitatea de a vorbi, de exemplu, limba în zonele în care reprezentanții minorităților naționale sunt în majoritate capacitatea de a vorbi limba a acestor minorități precum și posibilitatea minorităților naționale de a vorbi limba țării naționale, reprezintă punți de legătură și punți de înțelegere care ne pot ajuta. Vreau să fac câteva comentarii cu privire la eforturile pe care le facem, astfel încât să oferim un sprijin tuturor limbilor vorbite în Uniunea Europeană. Finanțăm un număr important de proiecte legate nu numai de limbile oficiale, ci și de nenumărate limbi regionale și minoritare. Sunt exemple nenumărate, concrete, prin care Comisia Europeană a sprijinit pe de o parte rețele de organizații menite să promoveze limbile regionale și minoritare și, în general, limbile mai puțin vorbite în Uniune, dar inclusiv finanțăm proiecte legate de limbi specifice minoritare și regionale. Sunt exemple concrete privind modul în care sprijinim aceste limbi și, așa cum am spus o și vreau să o repet, strategia privind multilingvismul adoptată în 2008 vizează toate limbile vorbite în Uniunea Europeană, nu avem bariere. Le considerăm pe fiecare dintre acestea ca o bogăție a Uniunii Europene, ca o parte din, dacă vreți, moștenirea culturală pe care o avem, existentă în Uniunea Europeană.

Ne bucurăm că în momentul de față există un dialog între prim miniștrii ungar și slovac cu privire la posibilitățile prin care se pot găsi soluții comune de înțelegere comună. Din punct de vedere comunitar, vreau să insist asupra faptului că, având în vedere aria extrem de largă de aplicare a acestei legi, este în momentul de față imposibil să evaluăm toate posibilele implicații ale aplicării acestei legi. Tocmai din acest motiv, implementarea acestei legislații este esențială, modul de implementare a acestei legislații este esențial și, în acest context, vreau să subliniez faptul că din partea Comisiei Europene va exista o analiză foarte apropiată și vom analiza în detaliu modul în care legislația aceasta va fi pusă în aplicare. Aș dori să închei prin a sublinia încă o dată faptul că, în limitele competențelor relativ limitate pe care le avem, încercăm să sprijinim toate limbile utilizate în Uniunea Europeană, fie că vorbim de limbi oficiale, regionale sau minoritare, fie că vorbim, de exemplu, de limba galeză, unde avem exemple concrete privind modul în care sprijinim această limbă, fie că vorbim de limba catalană, unde, de exemplu, Comisia Europeană a încercat să vină în deschiderea și în atenția persoanelor care utilizează această limbă și, de exemplu, avem site uri și informații extrem de detaliate în limba catalană cu privire la politicile comunitare, la fel în ceea ce privește limba bască și nenumărate alte limbi. Vreau să arăt că prin aceste eforturi dovedim modul concret prin care dorim să sprijinim această politică pe care o consider o politică importantă a Uniunii Europene, o politică care, de fapt, stă la fundamentul creării Uniunii Europene.